Im Haushalt 2011 geht es vorrangig um die öffentliche Meinung in den Mitgliedstaaten, und das muss man dem Rat lassen, das haben Sie wirklich gut gemacht. Sie haben minus 2,77 vorgelegt, das ist aber eine reine Augenwischerei für die nationalen Parlamente, die sich nicht auskennen. Das heißt, Sie haben dort gekürzt, wo sowieso zu viel Geld auf der Linie stand, und hinterher ist das Europäische Parlament, das versucht, diese Kürzungen in gutem Glauben rückgängig zu machen, sozusagen der Böse und bekommt den Schwarzen Peter zugeschoben. Das alles ist ziemlich raffiniert, aber viel zu durchsichtig, als dass Sie damit durchkommen könnten.

Wo bleibt denn unsere gemeinsame Überwachung, wo bleibt denn die gemeinsame Haushaltskontrolle?

Ich möchte dafür werben und hier wende ich mich vor allem an die Kolleginnen und Kollegen, denn morgen geht es auch um die Reserven dass wir unsere Steuerungsmechanismen verfeinern. Und hier geht es mir vor allem um den Verwaltungshaushalt, weil der einfach auch in den Mitgliedstaaten immer stark im Focus steht. Seit 2007 haben wir ein Screening des Personals im Verwaltungsbereich und im Bereich der Koordinierung. Dieses Screening müssen wir weitermachen. Dafür haben wir wieder eine Reserve gebildet. Die Kommission hat 100 offizielle Stellen für Generaldirektoren 100 seit dem Sommer. Nach eigenem Benchmark darf sie aber nur 87 haben. Eine weitere Reserve dient dazu, eine Rückführung auf 87 zu verlangen, die eigene Zahl der Kommission. Wir haben gefordert, dass wir eine bessere Überwachung der Implementierung des EU Rechts in den Mitgliedstaaten brauchen, denn die Rechtstreue ist ein Kernbestandteil der Europäischen Union. Auch hierfür gibt es eine Reserve. Wir müssen uns fragen Was wird mit der Gründung des Auswärtigen Dienstes eigentlich aus der Generaldirektion Entwicklungshilfe, was wird aus AIDCO? Viele Leute sitzen dort herum, und wenn wir nicht aufpassen, sitzen nach wie vor in den Delegationen genauso viele Leute aus der Kommission wie aus dem Auswärtigen Dienst. Wir haben bis jetzt eine Effizienzrendite im Auswärtigen Dienst von nur

Auch hier gäbe es eine dankbare gemeinsame Aufgabe, die zu bewältigen ich den Rat herzlich einlade.